Señora Presidenta, agradezco a todos y a todas el trabajo realizado para agrupar todos los programas europeos para desarrollar la economía del conocimiento. Esto les dará coherencia y simplificará el acceso de los usuarios. La apuesta financiera y los conceptos que contiene Horizonte 2020 deben animar a los Estados a entender que gastar en innovación es invertir y evitar recortes.

La Unión por la innovación necesita a las regiones europeas con inquietudes en investigación e innovación, a través de la especialización inteligente y, en este sentido, agradecemos la especial sensibilidad de la Comisaria Geoghegan Quinn, acreditada una vez más en su reciente visita al País Vasco. Apoyamos también la política industrial para la era de la mundialización y el trabajo en red para poder optimizar los resultados de la investigación de base.